Želim vas pitati slažete li se sa mnom da ste Vi ovdje običan demagog u ovom Parlamentu kada govorite o prisustvu zastupnika u Parlamentu zato što sam ja jedan od onih koji najviše sjedi u ovom Parlamentu, i znam da ćete, kada završi ovo moje pitanje, vrlo vjerojatno izaći iz ove sabornice i otići u Mađarsku ili negdje drugdje. Prema tome, pitam Vas da li zaista na krajnje demagoški, populistički način nastupate u ovoj sabornici? Ja mislim da je to potpuno svima jasno.